Hvala lepa. Spoštovanje do slovenskega zdravstva, kako tule ukrepa, kako uspešno zdravi, je uspešno zdravljenje, tudi preventivni programi, ki ste jih prej omenili Dora, Zora ali pa Svit pa še, pa še, a še nekaj zraven ste rekli, vse, vse lepo in prav, vendar jaz sem povedal podatek: Število obolelih za rakom in število umrlih za rakom v Sloveniji kljub tem uspehom močno narašča. Zelo visoka so opozorila, da na, na to, uple, na, na, širjenje te bolezni, na tveganje za rakom vpliva onesnaženost okolja. In sprašujem pa tole: Zakaj ministrstvo za zdravje ni informacijo, ko je, ko, ki se je prejela, ki sem jo prej po povedal, da smo v Sloveniji prvi po po umrljivosti za rakom, informiralo o tem javnosti in podalo uradnega stališča glede objavljenega podatka Eurostata, po katerih je Slovenija po deležu smrti raka na prvem mestu. Takšna informacija bi namreč vplivala tudi na dejavnost političnih faktorju tega parlamenta in ministrov, ki sedejo v tej v vladi, vas, predvsem pa mogoče gospoda Lebna in predsednika vlade, da se na tem področju storijo konkretni ukrepi. Hvala.